Panie Przewodniczący! Brak poszanowania zasad państwa prawa, konstytucji, podstawowych praw obywateli to działania, które przyczyniają się do niestabilności państwa i konfliktów. Kurczowe trzymanie się władzy przez prezydenta Kabilę doprowadziło do krwawego tłumienia pokojowych demonstracji, prześladowania opozycji oraz ograniczania wolności mediów. Co prawda udało się wynegocjować pomiędzy Kabilą a częścią opozycji porozumienie o zorganizowaniu w Kongo wiarygodnych wyborów w tym roku, ale niestety prezydent jeszcze go nie podpisał. W Gabonie wybory prezydenckie zostały przeprowadzone w sposób chaotyczny, liczne nieprawidłowości zgłaszane przez misje obserwacyjne podważają ich wynik. Skutki zaprzysiężenia Alego Bongo na prezydenta były tragiczne w państwie trwa kryzys, odnotowano liczne wybuchy przemocy, aresztowania oraz ograniczenie wolności słowa. Chciałbym zaznaczyć, że sytuacja w Gabonie i DRK poważnie rzutuje na inne kraje Afryki Środkowej i stanowi zagrożenie dla stabilności tego regionu, dlatego władze obydwu państw muszą nawiązać otwarty dialog z przedstawicielami opozycji oraz przeprowadzić obiektywne śledztwa w sprawie przemocy i naruszeń praw człowieka związanych z wyborami.